Esiteks ma soovin jõudu meie Poola kolleegidele. Loodame, et peate ilusti vastu. Eelmisele kõnelejale tahaksin öelda, et see Poola kohtunik, kellega teie rääkisite ja kes oli lubanud oma vandega kaitsta Poola õigussüsteemi, pidi küll oma vande andma Nõukogude Liidu ajal Poolas, kui Poola oli

Seega ta ei töötanud mitte Poola, vaid kommunistliku režiimi nimel, ja te võite öelda siin Häbi!, aga õppige ajalugu!

Neil on tugev mandaat reformideks.

Mõelge selle üle!